Er zeigt uns, was für eine wichtige Rolle die Türkei für die EU nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch als ein Bindeglied für die Regionen Zentralasien, Arabien und Afrika spielt. Trotz aller Fortschritte, die die Türkei in den letzten Jahren gemacht hat, gibt es Vieles nachzuholen. Stichworte kurdische Minderheiten, inhaftierte Journalisten. Das ist hier sehr deutlich geworden. Deshalb müssen wir uns bemühen, gemeinsam mit der türkischen Regierung und der türkischen Gesellschaft nach Lösungen für tatsächlich noch bestehende Probleme zu suchen und die Türkei bei Reformen zu unterstützen. Ich bin übrigens ziemlich erschüttert, in welcher Weise manche Kollegen hier elementare Grundrechte der Union in Frage stellen das Recht auf freie Religionsausübung, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Zum Schluss eine Bitte an die Kommission Sehr geehrter Herr Kommissar Füle! Die positive Agenda zur Türkei sollte möglichst bald vorgelegt und möglichst weit entwickelt werden.